Nie ma wątpliwości, że Ukraina jest najważniejszym krajem, który został włączony, skorzystał z zaproszenia do przystąpienia do programu partnerstwa wschodniego.

umowa o stowarzyszeniu, czy umowa o pogłębionym handlu pomiędzy Unią Europejską a Ukrainą. Mamy świadomość, że nie wszystko, co dzieje się na Ukrainie, jest z naszej perspektywy akceptowane. Wiemy, że istnieją kłopoty związane z kształtem prawodawstwa, decyzjami politycznymi, funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości.

Najważniejszym gestem jednak, który możemy wykonać na tej drodze nie wobec władz, ale wobec obywateli ukraińskich, którzy mają najbardziej proeuropejskie aspiracje jest ułatwienie możliwości wjazdu na teren Unii Europejskiej. Ukraińcy mają prawo przyjeżdżać do Unii Europejskiej, mają prawo łatwo uzyskiwać wizę, mają prawo do tanich wiz.